Domnule ministru, aș dori să atrag atenția asupra importanței integrării surselor de energie regenerabilă în gridul energetic național, rețeaua energetică europeană fiind formată din rețelele

Țările baltice reprezintă un exemplu de bună practică în domeniul utilizării energiilor regenerabile și eficienței energetice a clădirilor.

Aș dori să vă întreb dacă aveți un plan de acțiune, împreună cu statele membre, dedicat utilizării energiilor regenerabile